Señora presidenta, señor comisario, señor ministro, gracias también por sus condolencias y sus explicaciones sobre los pasos que va a dar la Comisión Europea respecto del mecanismo de protección civil y del Fondo de Solidaridad. Yo quiero empezar manifestando mi sentimiento de pesar a nuestros vecinos portugueses por el elevado número de víctimas mortales sufrido. También en Galicia, mi tierra, hemos tenido que lamentar cuatro fallecidos mi más sentido pésame a sus familias. Y quiero añadir algunos datos sobre Galicia. Los fuegos fueron el resultado de una actividad incendiaria intencionada, no fruto del azar. Las fuerzas de seguridad y la justicia están ahora investigando la autoría de estos incendios. Unas manos criminales aprovecharon las condiciones meteorológicas extremas del domingo día 15 temperaturas altísimas para octubre precedidas de una prolongada sequía y vientos fortísimos por el efecto del huracán Ofelia.